Ganz herzlichen Dank dafür. Man kann uns wirklich nicht vorwerfen, dass wir als EVP nicht einen Kompromiss gesucht haben.

Dennoch müssen wir im Parlament mit einer starken Stimme sprechen. Wir müssen hier in der Lage sein, Kompromisse zu finden, und wir dürfen hier nicht mit einer sehr knappen Abstimmung weggehen. Herr Gierek, ich weiß, dass Sie wissenschaftlich fundieren können, dass wir hier viel dummes Zeug machen. Aber wir sind Politiker, und Politiker müssen auch in der Lage sein, letztlich Kompromisse zu erreichen. Und letztlich geben uns die Folgenabschätzungen der Kommission ja dann doch irgendwo Recht, dass bei einer solch maßvollen Vorgabe, wenn wir hier mit 35 und anderen Dingen losgehen sollten und dann im Rat verhandeln, unterm Strich schon ein vernünftiges Ergebnis herauskommen wird.